Die Strategie für den Donauraum soll unter anderem die langfristige Zusammenarbeit zur Verbesserung des Verkehrsnetzes und der Infrastruktur für mehr Umweltschutz fördern.

Was mir allerdings im Pfeiler Umwelt fehlt, Herr Kommissar, ist das Thema Umweltsicherheit in Zusammenhang mit der Atomenergie.